Señor Presidente, el actual contexto de crisis nos obliga a replantearnos en el ámbito de la Unión nuestro trabajo en cooperación al desarrollo y realizar una seria apuesta por mejorar nuestra eficacia y lograr más y mejores resultados en la lucha contra la pobreza. La Unión Europea es sin duda una excelente plataforma para una mayor y mejor coordinación de la ayuda comunitaria y de los Estados miembros.

Quiero apuntar algunos de los retos que se plantean a la cooperación al desarrollo a nivel europeo e internacional y que requerirán nuestra respuesta y exigirán probablemente un replanteamiento de nuestras prioridades. El primero, la cooperación al desarrollo después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Debemos pensar desde ahora mismo qué próximos objetivos debe marcarse la cooperación internacional para terminar con la pobreza.

Hoy sabemos que la ayuda oficial al desarrollo es necesaria, pero no será suficiente para cumplir nuestro objetivo de erradicación de la pobreza. Defendemos la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras. En tercer lugar, la necesidad de lograr una verdadera y completa integración de la planificación de la lucha contra la pobreza y la lucha contra el cambio climático.